Paní předsedající, Evropská unie je a musí zůstat tím, kdo bude prosazovat lidská práva ve světě. Obchodní zájmy a dohody musí zapojit také tu podmínku lidských práv, nemůžeme je obětovat obchodním zájmům. Proto je důležité, aby EU využívala jak sankcí, tak pozitivních motivací a pobídek, např. v rámci rozvojové pomoci, a podpořila ty vlády, které se snaží prosazovat lidská práva ve svých zemích. Jsem ale velmi zklamaná, že nebyl přijatý pozměňovací návrh, který hovoří o situaci křesťanů, kteří představují velkou většinu náboženských skupin čelících diskriminaci, násilí a smrti, a nebyla přijata výzva na jejich ochranu. Opravdu nevím, jak Evropský parlament myslí vážně ochranu lidských práv, když svoboda náboženského vyznání je jedním z hlavních lidských práv. A tento návrh byl odmítnut, proto jsem nakonec hlasovala proti návrhu usnesení.